Já chci upozornit na jeden závažný problém, který se týká ochrany životního prostředí v EU.

Na této činnosti se bohužel podílí i státy EU, nejvíce Itálie, Kypr a Řecko. Je třeba konstatovat, že tyto země porušují mezinárodní závazky, Bonnskou a Bernskou úmluvu, ale také evropské právo, konkrétně pak směrnici o ochraně volně žijících ptáků.